Având în vedere că pachetul energie schimbări climatice impune deja statelor membre anumite ținte privind reducerea emisiilor poluante și creșterea eficienței energetice, aș dori să vă întreb care sunt măsurile pe care le luați pentru a sprijini întreprinderile din sectoarele industriale energofage să își modernizeze instalațiile astfel încât să devină mai eficiente din punct de vedere energetic și mai puțin poluante